Directiva privind serviciile mass media audiovizuale este elementul principal al reglementării în domeniu în Uniunea Europeană. Mi aș fi dorit însă ca actuala consultare publică privind o posibilă revizuire a directivei să fie mai largă. Nu ne putem limita doar la garantarea independenței organelor de reglementare naționale. Trebuie ținut cont și de extinderea prevederilor articolului 9 alineatul prin încurajarea dezvoltării de către organizațiile media a codurilor de conduită și în alte domenii decât cel al comunicării comerciale. Ar trebui, totodată, să se ia în calcul recomandările formulate de Grupul la nivel înalt privind libertatea și pluralismul mass media. Una dintre ele ar fi înființarea unui centru de monitorizare independent la nivel european, care să urmărească evoluțiile din statele membre în domeniul mass media și să adreseze eventuale recomandări.